În continuare avem de a face cu favoritism, în continuare avem de a face cu nepotism, în continuare, din păcate, există o lipsă a procedurilor de implementare a acestei legislații, adică se implementează în mod diferit de la stat membru la stat membru și în continuare nu există o corelare între legislația europeană pe achiziții publice și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, care ar putea conduce la mai

Or, aceste elemente nu le văd exprimate, din păcate, în acest nou act normativ. Mai mult decât atât, se pare că unele țări găsesc, prin diverse portițe, iarăși posibilitatea de a acorda prietenilor proprii contracte publice.